Som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať pani komisárku Vassiliou zodpovednú práve za oblasť vzdelávania a mládeže, pretože chcem hovoriť o nezamestnanosti mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých ľudí a ich zamestnateľnosť v Európskej únii je skutočne problémom dneška, o ktorom dokonca začal hovoriť aj pán predseda Komisie Barroso a vyčlenil špeciálne finančné prostriedky, ktoré majú napomôcť práve v boji s nezamestnanosťou mladých ľudí. Osobne si však myslím, že musíme zájsť oveľa ďalej, a to práve zreformovať vzdelávací systém v celej Európskej únii a dať väčšiu podporu odbornému vzdelávaniu, k čomu konečne pristupuje aj Komisia. Je to takisto jeden z názorov, ktorý prevláda aj v nových názoroch a nových programoch, ktoré Komisia predkladá na ďalšie programovacie obdobie. Jedna vec mi však stále trochu chýba, a to je práve koncepcia, ktorú nemáme v Európskej únii vytvorenú, a mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo budeme ako Európska únia potrebovať. Nielen hovoriť o tom, aké zručnosti, aké pracovné miesta, ale naozaj reálne viesť debatu o tom, kam chce Európska únia smerovať, a vytvoriť naozaj spoluprácu medzi ľuďmi zodpovednými za oblasť práce, vzdelávania a hospodárstva v Európskej únii a vedieť, aké druhy vzdelávania, akých mladých ľudí budeme potrebovať pre budúcnosť, aby sme naozaj bojovali s nezamestnanosťou aj pre budúcnosť, a nie iba riešili dopady problémov, ktoré sme neriešili v minulosti.